Estas zonas quedan despobladas, desaparecen escuelas, los centros de salud tienen que desplazarse a pueblos mayores donde no hay empleo.

Está claro que hay que poner en valor este sector y fomentarlo, pero no siempre se va a sentir atraída la gente por él si la región no está permanentemente atendida y cuidada por quienes viven allí todo el año. Es necesario que esta estrategia que propone la Unión Europea vaya encaminada al desarrollo de la agricultura, de la silvicultura y de otros servicios e industrias respetuosos con el medio ambiente.

porque la importancia de proteger la cultura, la vida de zonas como esta —una vida sostenible y equilibrada—, es básica.